Hvala lepa za vprašanje! Pogovori z Republiko Avstrijo so se začeli, kot ste ugotovili, že zdavnaj nazaj, o tem predoru. Vsi smo s se takrat ali pa so se tisti, ki so bili, strinjali, da ga je treba zgraditi čim prej, da potrebujemo drugo cev, ker ni več varna in tako naprej. Potem, oba odbora, tako tehnični kot gradbeni, sta izvedla vse postopke, imela sta nešteto tudi sestankov in vse je bilo pripeljano do te točke, da se je lahko izpeljal razpis. Zdaj, kdor je kadarkoli izvajal kakršnokoli investicijo, bodisi, na ravni države, na ravni občine ali kakšnega javnega zavoda ali česarkoli, ve, kako te zadeve potekajo, vemo, da je že ne vem katera verzija Zakona o javnem naročanju, veljavna, pa vsi ugotavljamo, da še vedno ni optimalno. To je dejstvo in tega se vsi zavedamo. Kdor je, kakšno investicijo izvajal, tudi ve, da je državna revizijska komisija neodvisni organ, v katerega seveda izvajalec ali pa ali pa investitor, ne moreta posegati, ker bi s tem, pač, padel postopek. To, to vemo, ker tisti, ki smo kadarkoli imeli opravka s tem, vemo, kakšni so ti postopki, in zato tudi zdaj konkretnih postopkov ne morem komentirati, kaj se dogaja, trenutno, na državni revizijski komisiji, bi si pa želel, da bi se ta druga cev tudi iz naše strani začela čim prej graditi, ker, če bomo tudi tukaj zamudili, to zagotovo ne bo dobro za izkoriščanje naše geostrateške lege, ki je zelo pomembna za, tudi mednarodni transport, podobno, kot tudi je situacija pri drugem tiru. To, da pravite, da obvladuje revizijsko komisijo ena koalicijska stranka, to je pač vaše mnenje, zdaj, če imate kakšen konkreten konkreten podatek, ali kakšen sum kaznivega dejanja ali česarkoli, prosim, da to podate na pristojne organe. Samo pač, lahko kot predsednik vlade naredim kaj samo v smeri skupaj seveda z državnim zborom, da se še pregleda ta zakonodaja o javnem naročanju in se še določene pomanjkljivosti, ki v tej zakonodaji zagotovo so, da se odpravijo oziroma da se zakonodaja izboljša. Toliko lahko mi vsi skupaj naredimo, da bi pa zdaj jaz, hodil na revizijsko komisijo in s prstom tam žugal, to pa verjetno ne bi nič pomagalo. Že, Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, katero, imate vi pod ingerenco, opozicija me je, ko sem v intervjuju povedal, da sem nagovoril pripadnike Sove, obtožila, da ne vem kaj kršim, ne, glede na to, da je Sova dejansko podrejena predsedniku Vlade, tako da kaj bi še bilo, če bi šel še na revizijsko komisijo pa tam skušal kakršnekoli vplive vršiti. Tako da dokler se ta postopek na zaključi, ga pač težko komentiram. Upam pa, da da tudi če bo prišlo do razveljavitve razpisa in ponovnega razpisa, da to ne bo preveč vplivalo na sam čas gradnje in da ne bo prevelikih zamud. Hvala.